Signora Presidente, onorevoli colleghi, la vergogna di Lampedusa è sotto gli occhi di tutti ed è venuto il momento che ognuno faccia la propria parte. Noi siamo abituati come Parlamento a confrontarci con la Commissione, ma il Consiglio in questo momento deve ascoltare di più il Parlamento e la Commissione e, ad esempio, non sottrarsi alla richiesta di fondi, perché c'è un problema di bilancio che noi dobbiamo assolutamente mettere come una delle priorità per risolvere questa emergenza. Abbiamo bisogno di potenziare Frontex e non di svilirlo, abbiamo bisogno di aiutare i paesi che si trovano come avamposto dell'immigrazione e hanno il dovere certamente di accogliere. Abbiamo bisogno di sollecitare gli Stati ad esempio a recepire quelle che sono le nuove norme in materia di asilo che sono state votate proprio da questo Parlamento il 12 giugno di quest'anno. Abbiamo bisogno di finanziamenti e abbiamo bisogno anche di fare in modo che gli Stati ed è qui un appello al Consiglio si sforzino di sollecitare i paesi a cambiare, ad esempio in Italia, cambiare la legge Bossi Fini che prevede, tra le altre cose, che i migranti sopravvissuti ricevano, come è avvenuto in questi giorni mi scusi Presidente un avviso di garanzia per il reato di immigrazione clandestina e che i soccorritori rischino di essere indagati per favoreggiamento. Su questo il Consiglio non può fare finta di niente!